Wer Arbeitnehmerfreizügigkeit freiwillige, wohl gemerkt will, muss die Anerkennung von Berufsabschlüssen erleichtern.

Ich füge hinzu Es geht auch um Qualität, und es geht darum, den Zuständigkeitendschungel zu lichten. Der Europäische Berufsausweis fördert die freiwillige Freizügigkeit mit vereinfachten Verfahren. Wir haben den Verbraucherschutz, insbesondere im Gesundheitswesen, gestärkt durch die erforderlichen Sprachkenntnisse, durch höhere Mindestqualifikation und durch den Vorwarnmechanismus, wenn Tätigkeiten in Gesundheitsberufen in einem Mitgliedstaat untersagt sind.

Das stärkt die duale Berufsausbildung.